Tenemos un nuevo fondo para inversiones, pero no tenemos un plan de inversiones. Tenemos un instrumento financiero potente, con algunos elementos de gestión y selección de proyectos del todo interesantes, pero no tenemos objetivos claros y verificables más allá de la voluntad wishful thinking quizá— de movilizar 315 millones de euros. Tenemos, eso sí, algunas realidades consolidadas en sentido negativo, como la afectación a los mejores programas europeos en el marco de Horizonte 2020. Quizá, la mejor expresión de la ambición real del FEIE sea esa famosa expresión in particular through utilizada para huir de cualquier compromiso real en cuanto a la coherencia de los proyectos seleccionados con los objetivos explícitos de las estrategias europeas.

Una vez más, todo al servicio del mercado y solo al servicio del mercado. El interés general, en el mejor de los casos, será una segunda derivada deseable. De acuerdo, trabajaremos para conseguir que la realidad desmienta nuestras preocupaciones críticas. Intentaremos —yo lo intentaré— desde nuestra realidad social y económica, desde mi propio país, que aparezcan los proyectos que justifiquen la Decisión que hoy aprobará este Parlamento.